Am votat în favoarea raportului privind evoluția strategiilor macroregionale ale Uniunii, deoarece vizează deschiderea unui nou domeniu pentru politica de coeziune în Europa, cu un obiectiv foarte clar dezvoltarea teritorială.

Se așteaptă ca atât Comisia Europeană, cât și Consiliul să sprijine mai departe demersul întreprins pentru bazinul Dunării, care trebuie să facă obiectul unei evaluări periodice și să beneficieze de mijloacele financiare adecvate. Nu în ultimul rând, susțin ideea ca atât Comisia, cât și statele membre să aibă în vedere un proces de reflecție și de consultare pentru viitoarele strategii macroregionale, pentru a ne asigura că acestea vor genera cu adevărat valoare adăugată semnificativă în Europa.